lepša hvala, kolegice in kolegi, ja, jaz bom danes, zelo kratek, ker, je bilo o, že kar veliko povedanega, pa se resnično moram reči, da strinjam tako z eno stranjo kot, z drugo. Zdaj, če recimo samo povzamem kar nekaj stvari, ki sem jih hotel poudariti, je povedal že kolega Aljaž, včeraj sva, kar nekaj časa skupaj sedela, se o tem pogovarjala in, deliva zelo podobno mnenje. Zdaj, jaz takšno razpravo v tej smeri vsekakor podpiram, se mi zdi koristna, a pa mogoče ne toliko iz z vidika same prepovedi, o kateri pravzaprav danes v bistvu ne govorimo, ne, bomo glede na napovedi enkrat govorili v prihodnje, a vendar se mi zdi, da je neki pomen ozaveščanja ljudi in pa preventivnih ukrepov, katerih, tako državni zbor na javnosti sporočamo, vsekakor, potreben, zdaj, glede predlogov, vsekakor je vredno razmisleka o tem, komu, ne, glede na to, ko za katero kategorijo gre, to je praktično vseeno, kar tiste kategorije, ki pač, so profesionalni izdelki že tako ali tako nobena fizična oseba ne more jih kupiti, a vendar pa, no, neke določene izdelke posamezniki lahko kupijo in vsekakor se zastavlja vprašanje, glede te omejitve, mladoletnim osebam in ali je smiselno, da bi pirotehnične izdelke ne glede na kategorijo pač prepovedali osebam, mlajšim od osemnajst let, to je vsekakor čisto legitimno vprašanje, moramo izpostaviti še eno zadevo, katero sem se šel gospoda Predraga, prepoved prodaje preko spleta, ne, oziroma, ja, kakšen je nadzor tam, ne, kako lahko, mislim, do teh izdelkov res tam lažje prideš, tako da tukaj je sigurno, verjetno se lahko o tem pogovarjamo pa je, gre v lahko v razmislek, zdaj, tudi, ej, jaz sem bil zelo presenečen, sam moram reči, ko sem videl, da se je pirotehnične izdelke so začeli prodajati praktično povsod, kar tam malo na ulici, malo v Lidlu, malo v Mercatorju, malo v Hoferju, ne, ja, to, no, kolegica, res je, Lidl se je od tega odmaknil, in to je to ravno to, kar govorim, da začne se pri posameznikih, začne se pri, trgovinah, nekatere so šle v to pobudo, in bodo te zadeve nehale prodajati, tudi določene občine so se ognjemetom odpovedale, zdaj tudi ne vem, če je že point tega, da se nekaj sveti, bliska, in to so zdaj na voljo že profesionalne luči tudi recimo, pa se tam spet lahko potem začnemo pogovarjati o svetlobnem onesnaženju in tako in tako dalje, tako da, vsekakor še enkrat, no, to razpravo podpiram, zdaj, tudi sam sem se udeležil silvestrovanja na prostem, recimo v Ljubljani, ne, pa ja saj je lepo, ko recimo jasno, nebo razsvetlijo ti ognjemeti pa vse super in prav, pač ima pa to eno določeno posledico in neki vtis pusti za sabo, vsekakor pa ne morem in ne bom nikoli razumel, pač nekega učinka zgolj pokanja in eksplozije, ki nastane, ne, tudi se strinjam, vpliva to močno na živali, tudi jaz tudi, sam ko sem bil tam na Kongresnem trgu, pa je za mano usekalo tako, da sem bil samo kot en pes, nisem vedel, ali grem levo ali naj grem desno, ke pač se mi skoraj srce ustavilo, in pač take stvari in to, kar smo govorili, da določeni posamezniki mečejo to pred ljudi pred starostnike, pred živali in, ne vem, na vlaku, recimo, da je, nekdo postal naglušen, pač take ljudi je treba kaznovati in jih kaznovati, tako da pač se bodo, pač do konca zapomnili, da se pač teh stvari ne počne. In, kaj so s tem povzročili? Da so verjetno nekomu do konca življenja povzročili takšno ali drugačno hibo, s katero bo pač, mogel živeti, vseeno pa bom v tem trenutku, se nekako, ne, ne morem strinjati z neko res omejitvijo prodaje zgolj, ne, uporabe zgolj na nekaj ur, ker se mi zdi, da se bo zadeva res, samo skoncentrirala in eskalirala, bistveno bolj bo onesnažen, za bistveno več bo hrupa in pokanja, tako da tukaj, ne vem, zaenkrat, se s tem ne strinjam glede na to, da je pa vseeno že sedaj prostorsko in s časovno, prodajanje in uporaba, tako ali tako omejena, ne vem, zdi se mi, da so bili popravki v prejšnjih mandatih vseeno že šli v pravo smer in da je zakon v tem trenutku dosti dober, da ne terja neke, če bomo govorili recimo o totalni prepovedi, ker se mi pač zdi, da ne bomo rešili nič kvarnosti, ne bomo pripomogli kar še enkrat, to je na vsakem posamezniku, če razmišljaš v smeri, da je to nepotrebno in da ne prinaša nekega, neke dodane vrednosti ne tebi, ne družbi, ne komurkoli, pač tega ne počneš in sčasoma se začne, družba, temu prilagajati, ker spoštovanje zakonodaje je pač širše kulturno in zgodovinsko kot tu tu socialno pogojen pojem, in je na neki način odsev družbe, zato vsekakor, podpiram te aktivnosti, ki jih ministrstvo izvaja na preventivni in policiji, je pa res, da se pa o nadzoru, bi dalo pa še marsikaj pogovarjati. Hvala lepa zaenkrat.